Ludzie unikają płacenia tego, co jest głęboko niesprawiedliwe, a głęboko niesprawiedliwe jest karanie człowieka za to, że pracuje i, co więcej, im lepiej pracuje, tym większą grzywnę musi państwu za to płacić. Jednocześnie ludzie, którzy nie pracują, dostają nieraz zasiłki za to, że nie pracują.